Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen!

Ich glaube, dass in Zeiten, in denen immer wieder über eine zu große Nähe der europäischen Institutionen und der Lobby diskutiert wird, solche Ausstellungen unanständig sind. Ich weiß nicht, ob mein Einfluss reicht, das durchzusetzen, aber ich bin der Meinung, dass diese Ausstellung vor